Herr Präsident! Ich möchte den schweren Mangel an Mitsprache bei allen vier Agrar Dossiers hier zu Protokoll geben und auch den Mangel an Fairness in Bezug auf eine ordentliche Beratung hier im Haus. Ich habe deswegen gegen drei der vier Berichte gestimmt, weil ich mich überhaupt nicht in der Lage sah, die Berichte in ihrer Zusammenschau zu bewerten. Ich habe auch festgestellt, dass die Anliegen, die der Haushaltskontrollausschuss in die Beratungen eingebracht hat, vor allem beim Dossier La Via, nur sehr unvollständig bis gar nicht aufgenommen wurden.

12.00 Uhr bereits die Frist für Änderungsanträge war, sodass es überhaupt keine Möglichkeit gab, zu bewerten, was der Landwirtschaftsausschuss beschlossen hat, um noch einmal einzugreifen. Ich finde das extrem problematisch und eigentlich auch traurig, weil gleichzeitig das Agrar Dossier insgesamt das einzige große Dossier der Mehrjahresprogramme ist, das überhaupt im Plenum zur Abstimmung steht, bevor mit dem Rat der Mitgliedstaaten verhandelt wird. Wir haben hier eine Chance gehabt und konnten diese Chance nicht nutzen, weil verfahrensmäßig alles so angelegt war, dass man beim Thema Marktordnung, beim Thema Wettbewerbsfähigkeit überhaupt nicht die Dinge einbringen konnte, die doch auch wichtig sind, gerade auch beim Thema Kontrollen.